Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, l'excellent rapport de Madame Bastos se situe dans le cadre d'un engagement que nous avons pris tous ensemble sur la stratégie Europe

Or, nous sommes en plein chômage, un chômage qui a détruit des emplois, et particulièrement un chômage très fort des jeunes.

Ce renouvellement des emplois nécessite une adaptation des salariés à de nouvelles conditions et à une nouvelle compétitivité des entreprises. Deuxièmement, cette évolution des emplois se solde par une élévation du niveau de qualification. C'est pratiquement 15 des emplois de bas niveau de qualification qui vont disparaître et 15 d'emplois de haut niveau de qualification qui vont apparaître. Il nous faut donc mettre l'ensemble des salariés en mouvement. Ils sont déjà dans les entreprises. Le Fonds social européen est là pour accompagner cette dynamique. Ces sont des crédits dynamiques, Monsieur le Commissaire. Et c'est à ce titre que je vous demande que le FSE ne soit pas taxé d'une double peine liée à la bonne gestion des États membres. Vous pouvez imaginer cette articulation avec la gestion des États membres sur des fonds d'aménagement du territoire, pas sur le FSE, parce que ce dernier est fait pour soutenir le salarié et pour soutenir la compétitivité des entreprises. L'Europe ne s'en tirera que comme cela.